Schauen Sie, Herr Kollege, das kann man natürlich auch anders verstehen. Maßnahmen kann ja auch bedeuten, dass mal Dinge zurückgenommen werden, dass Marktkräfte freigesetzt werden. Ihre Interpretation des Begriffs Maßnahmen kann ich so nicht teilen. Ich will aber schon einmal darauf hinweisen, dass wir hier im Hause, in der Europäischen Kommission und natürlich auch in den diversen Hauptstädten eine Grundsatzfrage zu klären haben zwischen Angebotspolitik und Nachfragepolitik. Hier prallen ja immer beide Systeme ordentlich aufeinander. Es wird mir eine besondere Freude sein, das im Rahmen des Europäischen Semesters einmal durchzuexerzieren.